Pani Przewodnicząca! Niepokojące są dla nas informacje, iż w ostatnich latach w zasadzie nie udało się osiągnąć postępu w kwestii dyskryminacji kobiet. Powinniśmy postawić sobie pytanie, czy instrumenty, które wykorzystujemy, są rzeczywiście efektywne, jeżeli nadal wynagrodzenia kobiet są średnio o 16 niższe w porównaniu do tych, które dostają mężczyźni, a emerytury i renty otrzymywane przez kobiety średnio o 40 niższe w porównaniu do tych, które dostają mężczyźni. Silna dyskryminacja w okresie aktywności zawodowej prowadzi do realnej głębokiej pauperyzacji kobiet na starość. Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że zachodząca właśnie rewolucja cyfrowa może być szansą na wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet. Konieczne jest jednak podjęcie działań zachęcających kobiety nie tylko do zdobywania formalnego wykształcenia w tym obszarze, ale przede wszystkim do przekwalifikowywania się i podnoszenia swoich umiejętności. Powinniśmy też wypracować instrumenty ukierunkowane na wspieranie kobiet chcących założyć przedsiębiorstwa w obszarze cyfrowej gospodarki. Stoimy przed wyjątkową szansą wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet.